Musím povedať vo vysvetlení hlasovania, že toto je vôbec prvé legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré nerešpektuje predpísaný právny charakter legislatívnych uznesení. Odseky 2 a 3 navrhovaného uznesenia patria za normálnych okolností do iniciatívnej správy a v legislatívnom uznesení nemajú miesto.

Tolerovanie takejto explicitnej formy porušenia parlamentných pravidiel nerobí dobré meno Európskemu parlamentu.